Például ez az idős asszony, aki tanácsot kért tőlem, a következőt mondta Negyedik alkalommal lopták el a tyúkjaimat, azt a 30 tyúkot, amit a nyugdíjamból vettem a nyugdíjam kiegészítésére, szegény emberként.

Mert ezek azok a bizonyos hétköznapi történetek, amelyek az emberek biztonságával kapcsolatosak, és amelyekkel a Stockholmi Programnak foglalkozni kellene ha ez itt bárkit is érdekelne.